Vor vier Jahren haben wir die Verhandlungen über ein neues Kooperationsabkommen zwischen der EU und Russland begonnen.

Aber bis heute haben wir kein neues Kooperationsabkommen, das den tatsächlichen Stand der Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU widerspiegelt. Und dabei erhoffen wir uns vom russischen WTO Beitritt, dass dieser zur Klärung der offenen Fragen in den Bereichen Handel und Investitionen beitragen kann. Modernisierung und zivilgesellschaftliche Kontakte sind die wichtigsten Aspekte unserer Beziehung. Hannes Swoboda hat dies schon heute, aber auch in früheren Reden oft betont Russland wird als Partner gebraucht, als Partner in Europa und in der Welt. Eine Partnerschaft mit Russland muss aber mehr beinhalten als politische Deklarationen und diplomatische Gipfeltreffen und auch mehr als wirtschaftliche Kooperation und finanzielle Investitionen. Es muss unser aller Anliegen sein, die zivilgesellschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Russland zu stärken. Und hierfür ist es unerlässlich, weiterhin und ich meine stringenter als bisher am Ziel des visafreien Reisens für Bürger beider Seiten zu arbeiten. Ich erwarte insbesondere von der EU und ihren Mitgliedstaaten, dass sie für dieses Ziel Geschwindigkeit aufnehmen, und von beiden Seiten, dass sie noch engagierter als bisher daran arbeiten, die vereinbarten Voraussetzungen zu erfüllen. Wenn Russland jedoch gleichzeitig durch Gesetzgebung versucht, die etablierte Zusammenarbeit zwischen europäischen und russischen Organisationen der Zivilgesellschaft zu behindern, dann stellt dies allerdings die tatsächlichen Interessen der russischen Regierung infrage, und insofern muss sie sich gefallen lassen, auch an solchen Gesetzgebungsmaßnahmen gemessen zu werden.